Besonders gefährlich wird das, wenn ein politisches Vakuum zum Nachrücken von radikalen Kräften führt.

Hier kann die Türkei tatsächlich beweisen, ob sie zu einer Zusammenarbeit fähig ist oder den Konflikt vielmehr dazu nutzt, um geopolitische Machtinteressen in dieser Region durchzusetzen.